frú forseti ég vil fyrir hönd okkar alþingismanna flytja hæstvirts forseta og varaforsetum þingsins kærar þakkir fyrir samstarfið á þessu haustþingi ég vil einnig þakka forseta fyrir samstarfið við okkur þingflokksformenn sem hefur verið ánægjulegt þótt stundum hafi blásið nokkuð á þeim fundum en okkur hefur tekist á endanum að ná niðurstöðu sem við vonandi getum öll verið sátt við vinnubrögðin á alþingi hafa mikið verið til umræðu nú sem endranær og víst er og ég tek undir með hæstvirtum forseta að hér má enn margt bæta

og kannski hafa boðskapinn úr ævintýrinu góða um hana mjallhvíti og dvergana sjö

ég færi forseta og fjölskyldu hennar góðar kveðjur fyrir hönd okkar alþingismanna framúrskarandi starfsfólki alþingis vil ég líka færa þakkir okkar þingmanna fyrir góð störf lipurð að taka undir góðar kveðjur til hæstvirts forseta alþingis og fjölskyldu hennar